Wenn solche Waren exportiert werden, muss einerseits eine unerwünschte militärische Nutzung verhindert werden, andererseits muss man aber auch darauf achten, den legitimen Handel nicht zu sehr einzuschränken. Da sich die technologischen Produkte heute rasant weiterentwickeln, ist es richtig und wichtig, eine schnelle und flexible Reaktion der EU darauf zu gewährleisten.